Cu toate acestea, pe măsură ce politica monetară a prins contur, odată cu adoptarea succesivă a tratatelor europene, dimensiunea macroeconomică s a rezumat la o simplă coordonare. Lipsa unei adevărate politici economice a privat Uniunea de o reacție pe măsura crizei, ceea ce a condus la grave costuri sociale. Pentru a remedia aceste deficiențe, Comisia Europeană propune crearea unei uniuni bancare.

Avem nevoie de mai multă integrare economică și de instrumentele necesare pentru a răspunde provocărilor actuale de natură economică și socială. Însă, dacă ne vom concentra asupra mecanismului unic de supraveghere bancară fără să dezvoltăm reguli comune pentru prevenirea falimentelor bancare și un sistem unic de garantare a depozitelor, vom repeta greșelile care au fragilizat uniunea economică și monetară. În același timp, trebuie evitată excluderea statelor non euro din procesul decizional în ceea ce privește mecanismul unic de supraveghere.